Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à Mme Arena, je ne peux pas la suivre dans les conclusions qu'elle vient de vous présenter. En effet, le Parlement européen m'avait confié un rapport sur la crise Ebola au début de cette législature. En 2014, j'avais présenté mes conclusions en attirant notamment l'attention sur les lacunes qu'il y avait en matière de détection, sur la prise en considération tardive de ce phénomène, ainsi que sur la réaction tardive de la part de l'Organisation mondiale de la santé.

Je crois qu'il faut évaluer ce qui a été fait et je crois que nous pouvons mettre à notre actif d'avoir eu une influence sur la Commission et sur les institutions mondiales en matière de santé.

Ce n'est pas parce que quelque chose n'entre plus dans le journal de 20 heures que nous devons le bannir de notre discours.